forseti vill láta þess getið að gert verður hlé á þingfundi milli eins og þrír fyrir matarhlé og þingflokksfundi um klukkan þrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um matvælaöryggi og tollamál málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður k gunnarsdóttir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra jón bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund